Fontosnak tartom elmondani, hogy a délkelet európai országok csatlakozási folyamatának előrehaladása az Európai Uniónak eminens érdeke, hisz ennek a régiónak a stabilitása, prosperitása, a reformok előrehaladása, nemcsak a csatlakozni kívánó ország számára fontos, hanem az egész Európai Unió számára. Mindkét ország esetében szomszédsági viták akadályozták, illetőleg akadályozzák máig is az előrehaladást. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek megoldásához megfelelő politikai bölcsesség, bátorság, kölcsönös jó szándék legyen, nemcsak a csatlakozni kívánó országok oldalán, hanem az európai uniós tagországok oldalán is. Ez megtörtént Horvátország esetében, és őszintén remélem, hogy a spanyol elnökség elkötelezettsége komoly segítséget jelent abban, hogy előrehaladás legyen a macedón görög névvita esetében is.